Signora Presidente, onorevoli colleghi, il Parlamento europeo, è vero, ha già approvato una risoluzione nello scorso mese di ottobre, su iniziativa del gruppo dei Socialisti e Democratici, per condannare le interferenze nei nostri processi democratici di potenze straniere, ma nuovi casi stanno emergendo. Intanto la magistratura italiana ha aperto recentemente un'inchiesta per corruzione internazionale sulla vicenda di presunti finanziamenti russi alla Lega di Matteo Salvini, ma al di là delle implicazioni penali restano in evidenza vicende torbide, mai chiarite fino in fondo. Il caso italiano è stato preceduto da un caso austriaco, da un caso francese e, solo per stare alla cronaca più recente, sono emerse interferenze durante la campagna referendaria per l'uscita della Gran Bretagna dall'Europa. Tutto questo non è complottismo, tutto questo è pericoloso per la tenuta dei nostri sistemi democratici, perché spesso, fomentando campagne di odio sul web, si condiziona l'opinione pubblica e dunque si influenzano i processi elettorali. Ecco perché è importante che la discussione prosegua e che i riflettori non si spengano, nel caso anche proponendo di nuovo una commissione parlamentare. Abbiamo il dovere di fare chiarezza e di difendere le nostre istituzioni democratiche.